Frau Präsidentin, Herr Kommissar, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Seitdem dieses Haus 2014 einen ersten Bericht über die politischen Beziehungen zwischen der EU und der ASEAN Staatengruppe beschlossen hat, hat sich in diesem Bereich enorm viel Positives getan.

Für uns ist die ASEAN Staatengemeinschaft ein strategischer Partner mit Bedeutung für die Zusammenarbeit im ganzen indopazifischen Raum.

Die Zusammenarbeit erstreckt sich inzwischen auf mehr Bereiche als jemals zuvor. Im Bereich der Konnektivität verhandeln wir etwa über ein Luftverkehrsabkommen. Es gibt Zusammenarbeit bei der Umwelt oder bei den Nachhaltigkeitszielen der UNO oder der Frage natürlicher Ressourcen. Es gibt Zusammenarbeit im Hinblick auf die Sicherheit auf See, Piraterie, eine Zusammenarbeit zwischen Europol und Aseanapol gegen organisierte Kriminalität, gegen Terrorismus, im Hinblick auf Cybersicherheit und auch natürlich beim Krisenmanagement. Auch die Themen der Demokratieförderung und der Förderung von Menschenrechten spielten nach wie vor eine große Rolle in unseren Beziehungen. Wir thematisieren in dem Bericht die Verpflichtung von Unternehmern, die im Rahmen der sehr engen Handels und Investitionsbeziehungen zwischen EU und ASEAN dort investieren, die Verpflichtung im Hinblick auf soziale und Umweltverantwortung.

Schließlich betont der Bericht auch, dass wir die Kooperation zwischen Parlamentariern beider Seiten fördern wollen.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

Aber unter dem Strich ist es eine positive Entwicklung, der wir mit viel Engagement Unterstützung geben und von der wir hoffen, dass sie in den nächsten Jahren noch mehr Auftrieb gewinnt.